Panie Komisarzu! Kaukaz jest jednym z najważniejszych regionów geopolitycznych w polityce Unii Europejskiej. Wydarzenia w Afryce Północnej z ostatnich miesięcy przesunęły wektor naszego zainteresowania w kierunku południowym.

Armenia w kaukaskim węźle gordyjskim jest kluczowym punktem, który niczym soczewka skupia wszystkie problemy tego regionu. Bieda, problemy infrastrukturalne, energetyczne, silny wpływ Rosji, nierozwiązane konflikty z sąsiadami to tylko początek listy. Tym bardziej wymagane jest wzmocnienie naszego zaangażowania w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Synergii Czarnomorskiej. Większe fundusze, silniejsze wsparcie i wymiana regionalna to tylko początek. Kulminacyjnym punktem musi być pomoc w rozwiązaniu konfliktu karabachskiego.

Po ponad 17 latach od zakończenia wojny pozostanie regionu ograniczone do ormiańskich terenów etnicznych w ramach Armenii musi pozostać faktem.